Señor presidente Os haré sufrir a todas estas fueron las palabras del juez que condenó a tres mujeres iraníes por protestar pacíficamente contra el uso obligatorio del velo islámico. Condenadas a largas penas de cárcel en un juicio sin garantías y previamente golpeadas y torturadas. Desde enero de 2018 decenas de mujeres han sido arrestadas en Irán por protestar contra el uso obligatorio del velo, y más de cincuenta personas detenidas en su lucha por los derechos de las mujeres. El hiyab obligatorio es un puro apartheid de género, una imposición discriminatoria que marca la vida de miles de niñas y mujeres. Pero no hay cultura, identidad nacional o creencia religiosa que pueda utilizarse para violar nuestra dignidad y nuestros derechos. Ni para vestirnos ni para desvestirnos. Queremos que se inste a las autoridades iraníes a anular las condenas y liberar a las defensoras detenidas arbitrariamente a garantizar su acceso a la justicia y a proteger su derecho a la libertad de expresión, manifestación y no discriminación. Nosotras no pensamos que las mujeres que se cubren son sumisas y las que no lo hacen están empoderadas.